Poštovani predsjedavajući, poštovana kolegice Joveva, jasno je da sve osobe koje žele zatražiti međunarodnu zaštitu to mogu učiniti, jasno, na službenim graničnim prijelazima i uz, normalno, osobne putne dokumente. Ja bih vas htio pitati, bez obzira na sve i ove neutemeljene navode koje navodite, zbog čega smatrate da u Hrvatskoj postoji minimalan broj zahtjeva za azil, zbog čega osobe koje žele zatražiti međunarodnu zaštitu, a nalaze se u Bosni i Hercegovini to ne žele napraviti sa svojim dokumentima i to ne žele napraviti na službenim graničnim prijelazima.